Madame la Présidente, la préférence étrangère que l'Union européenne s'attache à mettre en œuvre au quotidien est particulièrement scandaleuse en raison notamment des 120 millions d'Européens qui connaissent la misère au quotidien.

Si notre morale ne doit pas conduire à établir une hiérarchie entre la misère des uns et des autres, pour autant nous devons faire preuve de bon sens. Or, dans mon pays, certains élus comme la maire de Paris se sont précipités pour construire des centres d'accueil réservés aux migrants alors que, sous leurs yeux, des milliers de sans abris dorment sur le trottoir chaque soir et ce, dans l'indifférence la plus totale.